Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vous suis d'abord très reconnaissant de m'offrir l'occasion de parler du prochain sommet Union européenne Afrique qui, je le sais, intéresse un grand nombre d'entre vous. Si le premier sommet, qui s'est tenu au Caire en 2000, a lancé le processus de coopération continentale, le second, qui a eu lieu à Lisbonne en 2007, a défini le nouveau programme des relations Union européenne Afrique. Et le troisième, celui de Tripoli, devrait consolider notre partenariat stratégique et donner enfin des résultats concrets. C'est sur les questions de paix et de sécurité que le rôle de premier plan que joue l'Union africaine est le plus important. Au Soudan, l'Union africaine a été la première à déployer une mission de maintien de la paix.

Les progrès récents réalisés dans la négociation d'un accord cadre Nord Sud sont un pas en avant important vers une transition pacifique. Le déploiement en cours de la mission d'observation électorale de l'Union souligne d'ailleurs clairement notre détermination à contribuer à assurer une transition pacifique au Soudan. En Somalie, l'AMISOM, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine, est le seul acteur présent sur le terrain à Mogadiscio. En ce qui concerne les coups d'État, la norme stricte de tolérance zéro appliquée par l'Union africaine offre une protection et joue un rôle déterminant dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel. L'Union africaine est devenue l'organisme fixant les normes non seulement dans ce domaine, mais aussi dans celui de la gouvernance politique, sur le continent africain et dans le processus d'intégration économique. Elle fournit le cadre politique permettant à ses États membres et aux communautés économiques régionales de promouvoir les échanges intra africains et les infrastructures transnationales. L'ensemble du portefeuille du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, y compris son programme de développement socio économique, est à présent pleinement intégré à l'Union africaine. Ce processus interne va de pair avec les réformes mises en œuvre dans les structures de gouvernance internationales en ce qui concerne la représentation africaine. L'Union africaine est bien placée à ce sujet pour coordonner les positions africaines dans les enceintes internationales. Sur le changement climatique, par exemple, le premier ministre éthiopien est mandaté par l'Union africaine pour parler au nom de l'Afrique sur la scène internationale. Pour l'Union européenne, l'Union africaine est devenue incontournable dans nombre de cas pour lesquels nous avons besoin de solutions et de contributions africaines, qu'il s'agisse du maintien de la paix, des migrations, du trafic de drogue, du changement climatique ou de la Cour pénale internationale. L'Afrique offre aussi des possibilités que l'Union devrait exploiter, par exemple la coopération dans le domaine des relations énergétiques, le traité sur le commerce des armes, les débouchés offerts par le secteur privé, pour ne citer que ceux là. Un défi particulier dans le cadre de la coopération Union européenne Union africaine est évidemment lié à la Cour pénale internationale. Les partenaires africains ont contribué à sa création et leur coopération reste essentielle pour cet objectif politique de première importance pour l'Union européenne. Toutefois, ils ont critiqué la manière dont l'affaire du président soudanais, Béchir, a été traitée et le fait que le Conseil de sécurité n'ait pas engagé de procédure de sursis, ce qui a conduit l'Union africaine à se distancier de la Cour. Du côté de l'Union, nous demeurons évidemment totalement en faveur de l'indépendance de la Cour et nous ne pouvons que nous en remettre au Conseil de sécurité pour ce qui concerne une éventuelle procédure de sursis.

L'Europe reste le partenaire le plus important de l'Afrique. La coopération politique, économique, institutionnelle et en matière de développement dépasse toujours celle de tout autre partenariat régional ou de toute relation avec un gouvernement national. Mais l'Union ne devrait pas sous estimer la croissance rapide de la participation de partenaires émergents. L'Union devrait se féliciter de ce nouveau contexte, mais comme il a une incidence sur les relations Union européenne Afrique, elle demande également que l'on se recentre sur les éléments reconnus qui constituent des atouts et apportent une valeur ajoutée, que l'on assure une meilleure coordination et que l'on accorde la priorité à des situations avantageuses pour tous. Pour l'Union, on est dans une situation institutionnelle sans équivalent ailleurs dans le monde deux Unions qui ont pour but une intégration régionale et qui veulent contribuer à l'avènement d'un système multilatéral de gouvernance mondiale. L'Union africaine regarde avec intérêt la création des nouvelles institutions mises en place

Une Afrique rassurée, courtisée par de multiples partenaires offrant pour la première fois, et ce depuis longtemps, des perspectives de croissance prometteuses, voudra évidemment être traitée d'égal à égal. La préparation de ce sommet suit donc son cours. Les discussions avec les hôtes libyens et les homologues de l'Union africaine ont été utiles. Un grand nombre de dirigeants, européens et africains, ont confirmé leur participation au plus haut niveau. Les principaux débats du sommet porteront sur le thème central de celui ci investissement, croissance économique et création d'emplois, ainsi que sur divers sous thèmes qui y sont liés. Nous espérons que ces débats aboutiront à des résultats concrets. Les participants au dialogue politique au niveau ministériel, qui a eu lieu au Malawi, ont pu mettre au point le communiqué du sommet, la déclaration de Tripoli, et le plan d'action conjoint pour

emplois et les nouveaux domaines de coopération prometteurs comme les énergies renouvelables, le changement climatique, les technologies de l'information, l'espace, pour ne citer que ceux là. Enfin, je voudrais vous dire, au nom du Président Van Rompuy, que je tiens à saluer la participation positive du Parlement européen aux discussions sur l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Union européenne et je me félicite de la réunion entre le Parlement européen et le Parlement panafricain,

Cette réunion constituera une excellente occasion de formuler des recommandations de fond sur le débat en séance plénière qui aura lieu lors du sommet.